Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovana ministra, lep dober dan, kolegice in kolegi, še enkrat, pozdravljeni. Moje vprašanje se nanaša na vse bolj razširjen pojav rušenja, uničevanja, vandalizma, poškodovanja in odstranitve, spomenikov, spominskih obeležij narodnoosvobodilnem boju, v Sloveniji. Uničevanje dediščine in zgodovinski revizionizem se uradno niti ne obsoja niti ne preganja, kaj šele sankcionira. Problem odstranjevanja je zelo širok in bojim se - oziroma sprašujem se, kaj je njen cilj. Zgodovinski izbris? Pozaba ali celo kaj več, recimo, rehabilitacija, domobranstva. V tej zgodbi - bojim se, da ne gre za, neki naključni naključni vandalizem, bojim se, da gre za bolj koordinirano, koordinirano akcijo z nekimi ideološkimi in političnimi, motivi. Uničenje in rušenje spominskih obeležij je, načrtna taktika, ki lansira, pohod neofašističnih ideologij, katerih končni cilj pa je lahko v končni fazi, izbris herojskega doprinosa narodnoosvobodilnega boja, za svobodo naroda in nacionalne zgodovine. To na eni strani, potem pa - en vzporeden izziv, tej problematiki pa je naslednji. V registru kulturne dediščine z druge svetovne vojne je zabeleženih nekaj več kot dva tisoč devetsto spominskih enot, od tega jih ima osemsto status kulturnih, spomenikov, v Sloveniji pa je - tako, Zveza borcev - pet tisoč štiristo spomenikov NOB in to ne predstavlja najbolj množično skupino javnih spomenikov v Sloveniji. In zdaj poslal postavim vprašanje, najprej ministru za kulturo. V registru nepremične kulturne dediščine, ki ga vzdržuje Ministrstvo za kulturo, je torej dva tisoč devetsto sedemindvajset enot. Register pokriva približno sedemdeset odstotkov partizanskih spomenikov, zakaj država nima popisa vseh spomenikov iz časa druge svetovne vojne na podoben način, kot obstaja, recimo, popis cerkev, arheoloških lokacij, grobišč in, tako naprej. Potem drugo vprašanje za ministra za kulturo. Na kakšen način ministrstvo vodi evidenco spominskih obeležij NOB in izvaja njihovo zaščito in, vzdrževanje? Ministru za notranje zadeve pa - kaj je doslej storila in kako se s tem problemom sooča policija? Torej s problemom vandalizma - ki mora ukrepati v zvezi z zaščito in izvajati pregon vandalov. Javnost nima podatkov, o tem, kako učinkovit je pregon storilcev. Po katerih pravnih podlagah se izvaja, pregon skrunitve, uničevanja, odstranitve ali odtujitve spominskih obeležij? Kakšna in kako učinkovita je bila doslej policijska praksa? Hvala lepa.